Des milliers de citoyens ont migré vers le Cameroun afin d'échapper aux violences perpétrées au nord est du pays. La population nigériane fuit également vers le Niger. Ces violences sont l'œuvre de Boko Haram, bien évidemment, mais aussi de l'armée nigériane qui, dans son combat contre cette organisation, ne prend pas le temps de faire la distinction entre ses militants et les civils. Il est urgent que la population civile nigériane soit correctement protégée. Nous sommes également très inquiets au sujet de la position du Nigeria sur l'homosexualité et la lourde pénalisation de celle ci, tant pour les citoyens nigérians que pour les touristes, les travailleurs étrangers, ou les diplomates qui seraient sur le territoire du Nigeria. Le retour de la peine de mort met fin à un moratoire de fait qui existait depuis 2006. Le Nigeria sombre donc dans des jours noirs et fait un dangereux pas vers le passé.